Die Kollegen haben ausgeführt, dass es eine dringende Menschenrechtsangelegenheit ist, dass die Einfuhr dieser Produkte in die Europäische Union gestoppt wird.

Da müsste ein Antidumpingverfahren in die Überprüfung genommen werden. Darüber hinaus sollten wir als EU auch ganz eindeutig klarmachen, dass unabhängig von der Handelsfrage solche Verhältnisse in Arbeitslagern nicht zu akzeptieren sind. Es geht nicht nur um die Produkte, sondern es geht natürlich um die Verbesserung der Verhältnisse für die Menschen, die hier interniert werden und keinen rechtsstaatlichen Grundsätzen unterliegen.